I z całą pewnością jest naszym obowiązkiem wobec obywateli Unii Europejskiej zrobienie wszystkiego, co w naszej mocy, by ten kryzys ekonomiczny, który dotyka już bardzo wielu naszych obywateli, przedsiębiorstw, zakończyć.

Uważam, że tabela wyników rynku wewnętrznego jest dobrym narzędziem do wspierania tworzenia jednolitego rynku oraz mierzenia wkładu poszczególnych państw Unii Europejskiej w ten rynek.